Hvala lepa za besedo. Spoštovana predsedujoča, lep pozdrav vsem skupaj! Pred nami je torej sprememba zakona, gradbenega zakona, ki je sicer v veljavi od junija meseca letošnjega leta in v Slovenski demokratski stranki smo ocenili seveda na željo, na pobude ljudi, na željo terena, na željo tistih, ki gradijo hiše in tistih, ki so jih že gradili in imajo in imajo in bodo imeli tudi v bodoče težave zaradi pridobivanja uporabnega dovoljenja. Zdaj, mi smo predlagali oziroma bomo verjetno še tudi v bodoče, čeprav je naša vloga, opozicijska zgolj nadzor, bolj kot ne, ampak kljub temu se trudimo in želimo po vseh svojih močeh seveda pomagati državljankam in državljanom in seveda po naše mislimo tudi, da lahko pomagamo tudi koaliciji, vladi, skratka, naša pomoč je bržkone dobrodošla, ampak vedno znova naletimo na odpor in vsak naš predlog, ki je predlagan, pa naj bo še tako dober, nekako naleti na odpor in na to, da ne dobi podpore v Državnem zboru med vami, spoštovane poslanke in poslanci. Seveda ste predlagali in smo dvignili minimalne plače, pa socialne prejemke pa tako naprej, skratka, veliko veliko je polnih ust tega, da moramo pomagati manj plačanim delavcem, da moramo dvigniti različne stvari zaradi pomanjkanja denarja, ta drugi strani pa, ko mi predlagamo kakšno spremembo zakonodaje, ki bi pocenila življenje tem ljudem, predvsem malim ljudem, pa naletimo na odpor. Kaj ti pomaga dvig minimalne plače in in razno raznih transferjev in socialnih prejemkov, če po ta drugi strani ožemamo ljudi na vsakem Zdaj pri tej spremembi zakona, Gradbenega zakona, ki je po našem mnenju zelo potrebna sprememba in tudi zelo življenjska in si jo ljudje tudi želijo, gre torej za spremembo, za pridobivanje uporabnega dovoljenja. Ljudje seveda se trudijo in gradijo enostanovanjske stavbe, ki niso poceni. Ne morejo si vsi privoščiti graditi dragih stavb z z dragimi izvajalci, in tako naprej, in hiša narejena na ključ ne, ampak se tukaj gradi postopoma a ne, hiša se začne postopoma graditi. Ljudje imajo neke prihrankov, večina se jih tudi zakreditira in gredo postopoma v to gradnjo in seveda komaj čakajo, da pridejo do neke faze pri tej gradnji, ko se lahko vselijo predvsem mlade družine. Ne, predvsem gre za za mlade družine. Želijo si čimprejšnje vselitve v svojo hišo. Dostikrat je slišati, da pa ljudje ne znajo graditi, da ne vejo, kako se gradi, da, in tako naprej. Da ne upoštevajo torej ne gradijo v skladu z gradbenim dovoljenjem in tako naprej. In ne mislim, da so te neke pavšalne ocene leta in leta, desetletja, stoletja, tisočletja se gradijo stanovanja in hiše in jaz mislim, da tukaj, tako malo ponižujoče, da bi lahko rekli, da pa ljudje ne znajo graditi hiš in da moramo zato uvajati neke restriktivne ukrepe in nonstop spreminjati neko zakonodajo, ki ni drugega kot dodatna birokratizacija in administrativne ovire. Že tako imajo ljudje, predvsem mlade družine, veliko težav sploh pri samem začetku za to, da bi želeli graditi doma, predvsem po podeželju, na kmetijah, na svojih domačijah, kjer so zrastli gor, da ne gremo s tistim tempom oziroma s tistim načinom v bivši Jugi, ko smo selili oziroma nekako prisilili ali pa, bi rekel, skoraj da nasilno ljudi spravljali v mesta, ne, ljudje bi ostali doma, podeželju in doma tudi gradili. In mnogo, mnogo zapletov imajo, da sploh pridejo do površin, ki bodo, ki bodo zazidljiva. Tukaj so dolgotrajni postopki pri sprejemanju občinskih prostorskih načrtov in potem z dejanjem soglasodajalcev in tako naprej. Vemo tudi, da imamo sedemnajst postopkov za pridobitev ustreznih dovoljenj za graditev objektov. Sedemnajst postopkov. In pa da je povprečen čas za pridobitev vseh dovoljenj dvesto sedeminštirideset dni. Ne, to je zelo, zelo pomemben podatek. Zdaj kar kar se tiče te samogradnje in vselitve čim prej, mislim, da da je ta ovira, ta pridobitev pridobitev uporabnega dovoljenja velika ovira in s tem seveda ljudem ne pomagamo, ne. Zdaj bojo ljudje do zadnje zadnje podrobnosti zadnje malenkosti zgradili tista svoja stanovanja na kredit in čakali, da se bodo lahko vselili, da bo lahko nekdo jim izdal to uporabno dovoljenje. Poznam nekaj primerov še od prej. Tukaj ste tudi, je vlada navedla v svojem odgovoru obrazložitvi celo zgodovino, celo zgodovino, kako kako so ti postopki potekali, kako je bila urejena zakonodaja. In ste začeli tam daleč oziroma nekje v Federativni ljudski Republiki Jugoslaviji in šli skozi Socialistično republiko Slovenijo in tako naprej in prišli do današnjih dni. Jaz mislim, da bi se morali bolj bolj bi rekel opreti na prihodnost, ne, pa bolj biti življenjski, ne kaj je bilo pa kako je bilo, to nas mislim, da več ne zanima. Dajmo delati sodobne zakone, zakone po meri ljudi, predvsem po meri malih ljudi in tisti, ki si zelo težko sploh privoščijo kakršnokoli gradnjo. Ne navajate v pojasnilu, zakaj vlada tega ne bo podprla, čeprav moram reči, so že tudi nekateri omenili, da se minister Leben trudi na vse načine, da bi da bi pripravil dobro zakonodajo pač na različnih področjih, med drugim tudi na tem gradbenem, ne, kar ga je treba tudi pohvaliti. Mu pač izrekam tudi s tega mesta pohvalo, ampak kljub temu, ne, ta zakon je bil sprejet sicer junija in seveda, potreben je že mnogih popravkov, tudi sami ste rekli, da ga bo potrebno popravljati, da ni v redu. Predvsem bi se naslonil tudi na to razlago vlade, da s tem, ko je bilo leta dva tisoč dvanajst ukinjeno uporabno dovoljenje, da so s tem da je s tem ogrožena varnost zdravja in življenja življenja ljudi, ne. Mislim, jaz ne poznam nobenega primera, ali pa ga nisi slišal, da bi zaradi tega bilo ogroženo zdravje in življenje ljudi oziroma ne vem, ne vem, kako kateri so ti primeri. Ljudje zgradijo, se vselijo in živijo. In tudi sami odgovarjajo. In primer, kot ga že tudi v imenu predlagatelja kolega Černač povedal iz ostalih držav po Evropi ne, predvsem je povedal tudi državni sekretar, navedel primer Švice in Nemčije in dejal, da pač graditeljem ne ne na kraj pameti ne pride, da bi delali v nasprotju z gradbenim dovoljenjem, ne, da bi bilo neskladno. Seveda imajo inšpekcijske službe, ne, tudi mi jih imamo, pa pojdimo po tej poti, ne. Zakaj bi tisti procent, dva, tri procente ljudi, ki so že do zdaj izkoriščali morda in gradili na črno oziroma v neskladju z zakonodajo, z gradbenim dovoljenjem, zakaj bi morali vsi zato trpeti. Mislim, da ta sistem čebovanja iz bivše Juge, ko ko so bili vsi štrajfani, cela četa zaradi enega, mislim, da to ni potrebno v letu dva tisoč osemnajst. Morda bi tukaj še omenil to, če država, ministrstvo, vlada želi, da ljudje gradijo v skladu z oziroma, to si želimo, ne, ampak če želite to, bi rekel, še oplemenititi, še še bolj poudariti in ljudi nekako navaditi, prepričati, ker so mnogi še iz prejšnjih časov navajeni, da so lahko gradili malo tako, malo tako, pa smo malo počakali, pa je bilo na črno narejeno, pa še zdaj noter živijo mogoče deset, petnajst, dvajset, trideset let, ne, v teh v teh stavbah, zgradbah, prizidkih, garažah, ne vem kje, dajte, dajte o tem, bi rekel, javno tudi obveščati ljudi, državljanke, državljane. Na vem, po televiziji gledamo reklame oo rdečem meso, o prepovedi ali pitja alkoholnih pijač, o škodljivosti sladkih pijač in tako naprej. Vse to financira vlada oziroma vse to vse te reklame gredo iz iz državnega proračuna. Pa dajmo še malo oglaševati pa osveščati, ozaveščati ljudi, da je potrebno graditi v skladu v skladu z gradbenim dovoljenjem, pa bo mogoče tudi to kaj pripomoglo k temu, da da da bo vse bolj štimalo ne, da da da je enostavno ni tako, kot bi moglo biti, ne. In potem seveda s temi zakoni, ki niso življenjski, obremenjujemo obremenjujemo ljudi, ki si zelo težko privoščijo sploh karkoli graditi. Samo še navedel bom en primer oziroma jaz poznam celo več takih primerov še iz prejšnjih časov, ko so morale različne inštitucije, pa komisije občinske in tako naprej, raznorazne sestave komisij sodelovati pri pri pridobivanju tega uporabnega dovoljenja. Hiša je bila, če ni bil ta pravi ta pravi človek, je bila hiša narejena dobesedno na pol, ne dobesedno na pol pa ni bil problem pridobiti uporabno dovoljenje. So bile pa nekatere, ko so bile, bi rekel, v piko zrihtane, pa se je zakompliciralo pri kakšni majčkeni zadevi, ne. Da te komisije in to pridobivanje uporabnega dovoljenja je je bilo tako tako, ne, sicer vse lepo zapisano, vse je nekako, vse bi moralo biti, kot bi moralo biti, ampak na terenu dejansko med ljudmi se sliši in tudi vidi, če se gre gledat za nazaj, to ni bilo tako, kot so si nekdo, kot si je kdo zamislil. Skratka, jaz mislim, da je ta predlagana sprememba zakona zelo na mestu, je zelo majhna sprememba, ki bo imela velike posledice, in to bodo občutili ljudje, predvsem tisti z minimalnimi plačami in tisti, ki si težko privoščijo kaj več kot to, da sami s tistimi majhnimi prihranki in krediti gradijo svoj dom. Jaz upam, no, da da nam bo uspelo to spremembo v tem državnem zboru spraviti skozi, da bo šla v življenje, čeprav iz razprav v stališčih različnih poslanskih skupin, predvsem koalicije, tega ni bilo razbrati. Ampak kljub temu, še enkrat polagam na srce vsem, da glede na to, da imamo pri prevečanjih minimalnih plač, pri socialnih transferjih in tako tako naprej srce in in posluh, ga imejmo tudi pri takih spremembah, majhnih spremembah, ki jih predlagamo Slovenski demokratski stranki, ali pa v katerikoli drugi opozicijski stranki, imejmo posluh in in sprejmimo take zadeve in bomo seveda , ko boste vi predlagali spremembe, dostikrat je rečeno, bomo kasneje, bomo potem, bomo poskušali kasneje, sicer na neki način isti kot mi, seveda bomo tudi mi takrat to podprli in nihče ne bo rekel, da tega ne bo podprl. Ampak predolgo se čaka in mislim, da je zdaj pravi čas, da se takoj te spremembe tudi uveljavi, kar bo dobro za vse državljanke in državljane te naše lepe, ljube Slovenije. Hvala lepa.